Les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie n'avaient pourtant pas besoin de cela. L'Union européenne ne devrait pas accepter qu'un de ses États membres agisse de la sorte mettre de l'huile sur le feu au lieu d'œuvrer, comme d'autres, aux efforts de négociation pour trouver enfin une solution au conflit au Haut Karabakh. Je suis moins diplomate que Mme De Keyser, et je dirais que nous avons malheureusement l'habitude de voir M. Orban s'asseoir sur les valeurs et les positions de l'Union européenne quand cela l'arrange.